Dámy a pánové, modernizace Schengenského informačního systému se stává noční můrou. S dalším rozšiřováním Unie roste riziko terorismu a organizovaného zločinu, a proto musí být prioritou zajištění vyššího stupně bezpečnosti. Je trestuhodné, že se přechod na novou databázi opět odkládá.

Chci ocenit flexibilitu Komise, která umožnila i přes zpoždění SIS II rozšíření Schengenu.

Druhá verze systému je zpožděna nejméně do roku 2011. Má umožnit lepší správu, flexibilitu, bezpečnost, pojme větší objem dat a poskytne další nové funkce. Umožní přístup dalších států včetně zapojení Velké Británie a Irska. Také agentura FRONTEX musí mít všechny potřebné kompetence pro účinný boj proti nelegálnímu přistěhovalectví. Nicméně mám výhrady ke komunitarizaci pracovní skupiny pro hodnocení Schengenu, protože se obávám, že se tak členské státy zbaví odpovědnosti za zajištění kontroly. Na druhou stranu chci upozornit na zkušenosti českých občanů, znám případy, kdy německá a rakouská policie české řidiče bezdůvodně šikanovala. Je mi líto, že prezident Klaus nesmyslně brzdí vstup Lisabonské smlouvy v platnost, ale je jasné, že brzy tedy poté bude muset Komise předložit legislativu znovu, a to podle spolurozhodovacího postupu Evropského parlamentu. Proto nyní podporuji zamítnutí předložených textů, jak navrhuje kolega Coelho, a gratuluji mu k jeho dobré zprávě.